Señor Presidente, en primer lugar, me gustaría felicitar al ponente, señor Martin, por su informe sobre la industria de los metales básicos, al que personalmente he contribuido con enmiendas que presenté con varios diputados de mi grupo.

Destaco, entre ellas, el precio de la energía, en general más alto en los países europeos que en otros continentes. Otros factores que afectan a esta industria son la huida o deslocalización de inversiones industriales hacia terceros países o ―como se ha dicho antes― la competencia desleal de estos a través del dumping o de las subvenciones a la exportación. Pero no podemos permitirnos que esta industria de los metales básicos desaparezca de Europa la prosperidad y el empleo de los europeos se verían muy perjudicados. Por ello, celebro que el informe del señor Martin ofrezca una serie de medidas encaminadas a facilitar que la industria metalúrgica se mantenga en Europa y sea competitiva. Le pido, señora Comisaria, que estudie con la mayor atención, que analice esta propuesta, esta batería de medidas del informe que mañana aprobaremos. Desde luego, el precio de la energía es un sector clave. Estoy pensando, por ejemplo, en la producción de aluminio. Sé muy bien que exige un elevadísimo consumo de electricidad y los europeos, desde luego, tenemos que hacer posible que las industrias electrointensivas permanezcan en nuestro continente, generando empleo y riqueza.